er hér að mæla fyrir frumvarpi til laga um fjárhagsaðstoð til greiðslu tryggingar fyrir kostnaði vegna gjaldþrotaskipta ég vil þakka þingmönnum kærlega fyrir að hafa leyft að taka þetta mál hér inn til flýtimeðferðar þetta mál kemur hér fram í framhaldi af þingsályktunartillögu sem hæstvirtur forsætisráðherra flutti hér í sumar um aðgerðaráætlun um það hvernig skuli taka á skuldavanda heimilanna í tíu liðum þannig að markmið þessa frumvarps er að gera einstaklingum kleift að fara fram á gjaldþrotaskipti á búi sínu ef fyrir liggur að þeir eru í verulegum greiðsluerfiðleikum hafa leitað annarra greiðsluvandaúrræða án árangurs eða umboðsmaður skuldara meti það svo að önnur úrræði önnur greiðsluvandaúrræði muni ekki gagnast við greiðsluvanda viðkomandi við höfum svo sem oft farið í gegnum það hér á þingi að það liggur fyrir við höfum séð það í tölum frá creditinfo að kröfuhafar hér á landi sjá sér ekki alltaf hag í því að krefjast gjaldþrotaskipta ef þeir telja ljóst að það fáist lítið sem ekkert upp í þeirra kröfur við þessar aðstæður getur verið nauðsynlegt og æskilegt fyrir skuldarann sjálfan að fara fram á gjaldþrotaskipti þannig að kröfur á hann fyrnist á tveimur árum líkt og nú er kveðið á um í lögum um gjaldþrotaskipti í staðinn fyrir að fara eftir almennum fyrningarkröfur þar sem þær fyrnast á fjórum eða tíu árum eftir eðli kröfunnar því þykir mikilvægt að veita skuldurum þannig tækifæri til að krefjast gjaldþrotaskipta á búum sínum eigi þeir enga annarra kosta völ og fjárhagsaðstoðin samkvæmt þessu frumvarpi mundi byggjast á því markmiði ég vil leggja hér áherslu á að gjaldþrotaskipti hljóta alltaf að vera neyðarúrræði til lausnar á vanda einstaklinga þannig að því er hér gert ráð fyrir að það sé skilyrði áður en heimilt er að veita fjárhagsaðstoð til greiðslu tryggingar fyrir kostnaði vegna gjaldþrotaskipta hafi eins og ég sagði skuldari annað hvort leitað annarra greiðsluvandaúrræða án árangurs eða það sé þannig að mati umboðsmanns skuldara

fólk hafi engan annan valkost þegar það er litið til reynslunnar hjá umboðsmanni skuldara á umsögn um greiðsluaðlögun kemur þar fram að einstaklingar hafa í mörgum tilvikum ekki fjárhagslegt bolmagn til að reiða fram þá tryggingu fyrir greiðslu skiptakostnaðar samkvæmt lögum um gjaldþrotaskipti og fleira sem dómarar ákveða hverju sinni með tilliti til umfangs hvers máls það er algengast að fjárhæð trygginganna nemi tvö hundruð og fimmtíu þúsund krónum vegna skipta á búum einstaklinga og tekur þetta frumvarp mið af þeirri upphæð umboðsmaður skuldara skal meta hvort þessi skilyrði frumvarpsins fyrir fjárhagsaðstoð séu metin starfsmenn embættisins hafa sérþekkingu á þessu sviði það eru þúsundir manns sem hafa farið í gegnum þjónustu embættisins á undanförnum árum við höfum hér líka lagt áherslu á það að þarna komi þessi sérþekking að og að ákvörðunarferlið sé eins einfalt og það geti tekið skamman tíma það hefur náttúrlega oft verið þannig að eins og við sjáum á þeim fjölda mála sem hafa komið fyrir úrskurðarnefnd um greiðsluaðlögun að greiðsluaðlögunarferlið hefur til dæmis tekið oft mjög langan tíma og fólk upplifað það of flókið hér er reynt að leggja upp með að reyna að hafa þetta ákvörðunarferli einfalt og að það taki skamman tíma það er von mín að ef þetta verður að lögum héðan að það gangi síðan eftir ákveði umboðsmaður að fjárhagsaðstoð samkvæmt frumvarpinu skuli veitt komi til gjaldþrotaskipta er gert ráð fyrir að hann gefi út yfirlýsingu þess efnis sem fylgi kröfu til héraðsdóms um gjaldþrotaskiptin ef skuldari telur ástæðu til að fá mál sitt endurskoðað innan stjórnsýslunnar getur hann kært til ráðherra synji umboðsmaður honum um fjárhagsaðstoð

skuldara þetta frumvarp ætti þannig að koma til móts við þann hóp sem er hvað verst settur hefur ekki gagn af öðrum úrræðum hefur ekki fjármuni til þess að leggja út fyrir þessari tryggingu það er von okkar að með þessu sé hægt að hjálpa þessu fólki að leysa úr sínum vanda að byrja upp á nýtt það sem ég vil líka nefna hér að samkvæmt frumvarpinu er gert ráð fyrir því að þetta sé varanlegt ákvæði eða varanleg lög ég vil hvetja nefndina eindregið til þess að skoða hvort það sé rétt að setja sólarlagsákvæði á lögin hvort sé rétt að hafa þetta tímabundna löggjöf til þess að aðstoða þann hóp sem er hvað verst staddur þannig á þeim tíma eða það væri niðurstaða nefndarinnar að það væri rétt að gera það gæti velferðarráðuneytið í samstarfi við innanríkisráðuneytið og umboðsmann skuldara farið yfir hvort það sé betra að koma þessu fyrir með öðrum hætti það hefur verið bent á til dæmis hvort það sé rétt að það sé bara sérstakur skiptastjóra sem taki að sér bú sem eru ekki með neinar eignir og það sé bara hjá ríkinu það sé ekki greitt þar með af þessu gjaldi sem er tekið hér af fjármálafyrirtækjum væri hægt að koma því fyrir hjá öðrum stofnunum ég held að það sé mjög mikilvægt að nefndin fari mjög vel yfir það hvort það sé rétt að gera það eða ekki ég vil líka taka fram að það er mjög mikilvægt að mínu mati að þetta mál verði afgreitt hér fyrir þinghlé það þarf líka að huga að því að þar sem er gert ráð fyrir að þessi fjárhagsaðstoð sé greidd af gjaldi sem tekið er til þess að fjármagna umboðsmann skuldara þá þarf að samþætta það við efnahags og viðskiptanefnd og það frumvarp sem liggur þar varðandi gjaldtöku vegna umboðsmanns skuldara það kemur fram í kostnaðarumsögninni að er gert ráð fyrir að það geti allt að því fimm hundruð manns

fara í gegnum greiðsluaðlögunina og eins og er verið að nefna hér varðandi þetta eftir að hafa ráðfært mig við af því þetta er svona á mörkunum hvar þetta mál eigi að vera eftir að hafa ráðfært mig við þingið tel ég rétt að frumvarpinu verði vísað til allsherjar og menntamálanefndar vonandi mun það fá góða afgreiðslu þar og koma fljótt aftur hér inn í þingsal